Viel zu lange wurde meines Erachtens die Kurdenfrage als reines Terrorproblem gesehen. Ganz unabhängig davon, wie realistisch Szenarien sind, die einen unabhängigen Kurdenstaat sehen, muss man jedenfalls sagen, dass das Recht der türkischen Staatsbürger mit kurdischen Wurzeln auf Gewährleistung von Grund und Minderheitenrechten nicht ignoriert werden darf. Wenn man davon ausgeht, dass der Iran tatsächlich im syrischen Bürgerkrieg seine Finger im Spiel hat, muss man auch sagen, dass auch die Türkei durch die Unterstützung der syrischen Opposition tief im Konflikt steckt. Das hohe Ansehen, welches die PKK bei den syrischen Kurden genießt, wird damit also immer mehr zum Problem. Dass nun öffentlich eingeräumt wurde, dass es Gespräche mit der PKK gibt, liegt wohl vor allem daran, dass auch Ankara angesichts des anhaltenden syrischen Bürgerkriegs und der reellen Gefahr eines Überschwappens des Konflikts auf die Türkei unter starkem Druck steht. Die aktuellen Entwicklungen zeigen meines Erachtens einmal mehr das hohe, enorme Sicherheitsrisiko einer türkischen EU Mitgliedschaft. Die EU und ihre Mitgliedstaaten können kein Interesse daran haben, selbst zu Frontstaaten in einem Nahostkonflikt zu werden.